Blocajul se datorează în special faptului că statul haitian nu are capacitatea să asigure, prin mijloace proprii, servicii publice de bază. Lipsește voința politică, iar autoritățile haitiene nu reușesc să implementeze deciziile care vizează reconstrucția. Astfel, se îngreunează considerabil funcționarea Comisiei interimare pentru reconstrucție, principalul organism însărcinat cu gestionarea eficientă a resurselor deblocate de comunitatea internațională. Această situație va continua, dacă nu se reușește stabilizarea politică a țării, refacerea capacităților statale și desemnarea unui guvern funcțional. De aceea, consider că UE trebuie să depună toate eforturile posibile pentru a susține un proces electoral legitim și transparent. Desfășurarea corectă a celui de al doilea tur de scrutin, programat în luna februarie, reprezintă singura cale de a pune capăt crizei politice.